Zgadzam się ze sprawozdawcą, że multimodalne korytarze transportowe są kluczowe dla wzrostu gospodarczego i kontaktów ekonomicznych z partnerami zewnętrznymi. Ze względu na wysokie koszty inwestycji transportowych i energetycznych, wspieranie większego zaangażowania sektora prywatnego i korzystanie z instrumentów zwrotnych mają tu podstawowe znaczenie.

Mam nadzieję, że te nowe możliwości inwestycyjne przyczynią się do zredukowania dysproporcji między regionami europejskimi, co moim zdaniem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności Unii Europejskiej.